W sposób szczególny należy podkreślić propozycję wyraźnego zwiększenia środków na inicjatywę na rzecz młodzieży, o 360 mln euro, a także Horyzont 2020, propozycję likwidacji cięć środków dla organizacji producentów rolnych oraz propozycję zwiększenia środków dla Europolu i Frontexu.